Potwierdza to nie tylko skomplikowanie tej trudnej problematyki, ale także fakt, że nie potrafimy jeszcze odbudować pełnej wiarygodności tych instytucji. Celowo kładę nacisk na słowo wiarygodność, gdyż agencje ratingowe powinny być a niestety nie zawsze są instytucjami zaufania. Rozporządzenie, moim zdaniem, jest rozporządzeniem idącym w dobrym kierunku. Są to rozwiązania kierunkowo słuszne, chciałbym jednak zwrócić uwagę na fakt, że to rozporządzenie nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z funkcjonowaniem tych agencji.